Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Das ist doch ein Alptraum Jemand ist krank, jemand ist verzweifelt, jemand bekommt Medikamente und dann wirken diese Medikamente nicht, sie sind wirkungslos, weil sie gefälscht sind. Wir sind der Kommission dankbar, dass sie mit diesem Vorschlag gekommen ist. Es stimmt, wir haben einige Zeit darüber beraten.

Klar, es hätte weiter gehen können. Wir sind alle ungeduldig, wir wollen mehr Sicherheit haben. Aber es ist ein guter Kompromiss.

Wir haben erreicht, dass im Zentrum der Gesetzgebung die Sicherheit für die Patientinnen und Patienten steht.

Wir haben sichergestellt, dass die Rückverfolgbarkeit der gesamten Vertriebskette gewährleistet ist. Vom Hersteller bis zur Apotheke ist das Medikament rückverfolgbar. Mit einem Identitätsmerkmal, das sofort deutlich macht, ob es gefälscht ist oder doppelt vorhanden ist, ob es eine Unregelmäßigkeit gibt, der dann nachgegangen werden kann.

Für ein Lebensmittel, das verunreinigt ist, gibt es ein Frühwarnsystem in der gesamten Europäischen Union. Es kann doch nicht sein, dass es das bisher nicht für Arzneimittel gab! Wenn jetzt ein gefälschtes Arzneimittel entdeckt wird, gibt es ein Frühwarnsystem.

Deshalb müssen wir die Internetseiten zertifizieren, sie werden in Zukunft mit einer Webseite der nationalen Zulassungsbehörde verknüpft sein. Sie werden ein Logo haben, das die Europäische Kommission entwickeln